Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, osobne som presvedčený, že je potrebné vzdať úctu ľudu Veľkej Británie, pánu Faragovi, kolegom z Brexit Party zato, že ukázali smer, cestu, akým sa má civilizovaná a demokratická Európa uberať.